Jest jednak bardzo ważne, aby przemiany w Birmie obejmowały również prawa mniejszości narodowych i etnicznych. Bez uwzględnienia tego aspektu powrót Birmy do społeczności międzynarodowej nie będzie mógł być uznany za pełny. Nie będę opisywał cierpień i prześladowań, których doświadczają Rohingya.

Chciałbym zwrócić uwagę na jedno ze źródeł tych prześladowań. Jest moim zdaniem nim fakt, że Rohingya nie są uznawani za obywateli Birmy i odmawia się im jakichkolwiek praw obywatelskich. Dlatego uważam, że jednym z ważniejszych postulatów naszej rezolucji jest przekonanie rządu birmańskiego do zmiany ustawodawstwa w zakresie praw obywatelskich. Często podczas naszych czwartkowych debat pilnych żałujemy, że nie mamy instrumentów do wywierania skutecznego nacisku na kraje łamiące prawa człowieka. W tym przypadku jest inaczej i zgadzam się z tymi mówcami, którzy mówili o systemie preferencji celnych, który został niedawno przywrócony.